Bez prístupu k energii sú celé spoločenstvá odkázané na život v chudobe a v nedôstojných podmienkach. Počas uplynulého obdobia sa vyvinulo značné úsilie na podporu súkromných investícií do oblasti prístupu k energii. No okrem krajín s transformujúcim sa hospodárstvom môže len veľmi málo rozvojových krajín preukázať pokrok vo zvyšovaní prístupu k energii pre chudobných. Finančná pomoc zameraná na prístup tejto skupiny obyvateľstva k energii bola doteraz mierna, a i preto je potrebné zvýšiť zainteresovanie súkromného sektora. Pokiaľ hovoríme o budúcnosti, nástroj Európskej únie pre energetiku predstavuje jediný fond na celom svete, ktorý je osobitne zameraný na podporu investícií s cieľom riešiť energetickú chudobu. Napriek tomu však v súčasnosti neexistujú žiadne záväzky pre nástroj Európskej únie pre energetiku do budúcnosti. Aj preto sa domnievam, že najmä zvyšovaním politickej vôle a finančných záväzkov môže Únia nadobudnúť rozhodujúce kľúčové postavenie pri dosahovaní všeobecného prístupu k energii do roku